virðulegi forseti ég er komin hingað upp til þess að spyrja hæstvirtan ráðherra ögmund jónasson betur út í þessar hugmyndir hans um hvernig sé best að endurskipuleggja lífeyriskerfið hæstvirtur ráðherra talar um það að sé kannski ráð að vera með meiri blöndun vera bæði með velti því þá fyrir mér hvernig við förum að því að fara yfir í þetta kerfi hæstvirtur ráðherra talaði um að það yrði að fjármagna almannatryggingakerfið kannski með auðlindagjaldi en það væri líka hægt að gera það með því að skattleggja iðgjaldagreiðslur þannig væri hægt að tryggja strax lífeyri úr almannatryggingakerfinu sem dygði fyrir

er ég að velta því fyrir mér hvort hæstvirtur ráðherra sé sammála því að núverandi lífeyrissjóðakerfi sé orðið of stórt fyrir íslenskt hagkerfi og hvort það séu ekki veigamikil rök fyrir því að styrkja almannatryggingakerfið sem hefur verið holað út að innan að lokum langar mig til þess að spyrja hæstvirtan ráðherra um hvort hann telji að það verði hægt að ná sátt við aðila vinnumarkaðarins um þá breytingu að koma hér á blönduðu lífeyriskerfi með annars vegar öflugu almannatryggingakerfi eða gegnumstreymiskerfi og síðan sjóðsmyndunarkerfi eða